Hacía años que veníamos también advirtiendo de que la falta de infraestructuras y los puntos de recarga para los vehículos o los barcos que utilizan nuevos carburantes evidentemente nos ponía en una situación de círculo vicioso, puesto que, si no había puntos de recarga, no se hacían coches y camiones más limpios, y si no se hacían coches y camiones más limpios, no había puntos de recarga.

No diré quién ha salido beneficiado porque hemos conseguido, en principio, un cierto período transitorio para el enchufe que sí existía. De todos modos, lo único que espero es que la elección que se ha hecho no retrase ni un día ―y digo bien ni un día― la puesta en marcha de la aplicación de esta Directiva.

De modo que, aunque a la Comisión le costaba un poco aceptar esta especie de proyectos extraños, donde se trataban asuntos de transporte pero también de energía, creo que, por fin, hemos conseguido una buena apuesta.

Espero que se presenten pronto esos proyectos, que la Comisión les dé prioridad y los facilite. Solo así se animarán definitivamente los constructores de coches, de camiones y de barcos ―europeos y otros― a construirlos diversificando la capacidad de aceptar otro tipo de carburante será la manera de hacer más ecológico el transporte europeo.